Wir müssen erkennen, wo unsere Schwächen und unsere Feigheiten liegen, hat die Berichterstatterin gesagt. Frau Berichterstatterin, da kann ich Ihnen ein wenig helfen. Denn solange Sie nicht einmal bereit sind, den Kern des Problems auszumachen, weil Sie wohl scheinbar blind auf diesem Auge sind, so lange werden Sie die Ursachen wohl auch nicht bekämpfen können. Es geht hier das sage ich sehr deutlich nicht darum, in generalis eine Religion zu verurteilen. Wenn Sie die Erklärung der Terroristen von Paris kennen ich nehme an, das wird die Berichterstatterin kennen dann ist es schon besonders naiv, nicht von einem religiösen Hintergrund dieser fürchterlichen Taten auszugehen, sondern mangelnde Integration dafür verantwortlich zu machen. Geschätzte Kollegen, Sie wollen sich wohl scheinbar nicht mit dem religiösen Kern dieses Problems beschäftigen. Wie geht es nun weiter nach diesen Attentaten in Paris? Ich nehme an, der Fahrplan wird der gleiche sein wie nach Charlie Hebdo.